De NAVO en de Europese Unie blijven de twee hoekstenen van de Europese veiligheidsarchitectuur.

Door onze defensie inspanningen internationaal beter op elkaar af te stemmen ontwikkelen we een meer efficiënte en slagvaardige defensie. De huidige hybride bedreigingen, cyberaanvallen, terrorisme enzovoort, zijn maar enkele van de uitdagingen die ons daartoe nopen.

Maar de verdere invulling laten we graag over aan de lidstaten, die op dat vlak exclusief bevoegd zijn.